Und zweitens und das ist für mich ein eisernes Prinzip darf die Europäische Union damit keine Eigenmittel schaffen. Daher habe ich gegen den Bericht Podimata gestimmt, obwohl ich grundsätzlich für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer bin, weil ich glaube, dass die Finanzmärkte an der Bewältigung der Krise mitbeteiligt werden müssen.